Señor presidente, durante esta legislatura la Comisión ha presentado dos listas de países. Ambas han sido rechazadas por este Parlamento a iniciativa, entre otros, de mi grupo político, por omitir, principalmente, las guaridas del entorno de la Unión Europea.

Sin embargo, una vez más, para analizar la lista tenemos que fijarnos sobre todo en los países que no están en ella. Sobre todo, en esos

En los que no se señalan. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Suiza, que viola de manera flagrante varios artículos del código del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales? Señorías, si queremos afrontar seriamente el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales, tenemos que cortar sus vías de financiación.